nokkur misskilningur að ég hafi sérstaklega verið að óska eftir umræðum eða lýsa áhuga á því að menn færu hér að rifja upp deilumálin sem slík sem lágu til grundvallar átökunum um aðild íslands að nato nítján hundruð fjörutíu og níu og komu bandaríkjahers hingað á nýjan leik nítján hundruð fimmtíu og eitt ég var hins vegar að rifja upp fyrirvarana og svardagana sem gefnir voru þá og viðhaldið var lengi síðan af forustumönnum stjórnmálaflokkanna sem báru ábyrgð á komu hersins og báru ábyrgð á aðildinni að nato um að hér skyldi aldrei vera her á friðartímum það væri af illri nauðsyn og vegna ófriðarástands í heimsmálum sem menn yrðu að sætta sig við veru erlends hers í landinu tímabundið ég spurði og háttvirtur þingmaður össur skarphéðinsson endurtók í raun og veru þá spurningu hér áðan hvenær varð það að markmiði í sjálfu sér að hafa hér erlendan her í landinu óháð aðstæðum að því er virðist um aldur og ævi er það orðin stefna sjálfstæðisflokksins framsóknarflokksins og jafnvel samfylkingarinnar að hér þurfi helst að vera erlendur her í landinu um alla eilífð bara ad infinitum á meðan tímar renna frá morgni til kvölds og á nóttunni líka allan sólarhringinn það bara sé orðið markmið í sjálfu sér að hafa erlendan hér í okkar landi að vera hersetið land þá held ég því fram að ísland sé eitt af örfáum löndum heimsins þar sem svo er komið að metnaðarleysi innlendra stjórnmálamanna margra hverra sem betur fer ekki allra er orðið þvílíkt að það er orðið að sjálfstæðu markmiði að því er virðist í stjórnmálum að hafa landið hersetið svo er endalaust hægt auðvitað að fara að klæða þetta í þann búning að þó að ekki sé hægt að benda á neina sýnilega ógn og engan sérstakan óvin þúsundir og aftur þúsundir kílómetra frá landinu þá séu samt viðsjárverðir tímar þetta var mín spurning og ég hef ekkert svar fengið við henni það kannski kemur hér síðar og ég vænti þess nefnilega að háttvirtur þingmaður halldór blöndal gæti þá kannski bara svarað þessu einfaldlega hvenær tók sjálfstæðisflokkurinn upp þessa stefnu